Domnule președinte, 2014 este un an decisiv pentru soarta proiectului european, după criza economică și măsurile de austeritate, care au afectat nivelul de trai și au amplificat decalajele și tensiunile sociale. Unul din patru europeni este acum victima sărăciei sau este expus riscului de sărăcie. În Uniunea Europeană, peste zece milioane de oameni și au pierdut locurile de muncă în ultimii șase ani și sunt state membre în care unul din doi tineri este șomer. Din soluțiile la problemele demografice și economice, migrația forței de muncă a ajuns să fie stigmatizată și exploatată politicianist de forțele naționalist eurofobe. Avem nevoie de un nou model socioeconomic european, care să elimine riscul stagnării pe termen lung, să asigure o viață decentă și să garanteze respectarea drepturilor fundamentale. Numai o Europă socială poate contracara criza, extremismul, șomajul și discriminările de toate genurile.